Wenn ich in einen Laden gehe und ein E Bike kaufen möchte, dann sehe ich da häufig Produkte aus Europa und aus einem anderen außereuropäischen Land mit einer riesigen Preisdifferenz. Da frage ich mich schon Ist diese Preisdifferenz wirklich aufgrund besserer Qualität zu verstehen oder weil strukturiert gedumpt wird, das heißt unter Herstellungskosten auf den Markt gebracht wird?

Wenn wirklich strukturell Dumping durchgeführt wird und dazu gehört eben, ob Staatsunternehmen tätig werden, ob Energie subventioniert wird, ob Gesellschaftsrecht, Landrecht Firmen bevorteilen oder auch Energie oder Zugang zu Finanzen subventioniert wird, alles das sind Faktoren, die strukturell einen Wettbewerbsvorteil mit sich bringen dann müssen wir tätig werden. Insofern Ja, jetzt lobe ich die Kommission, insbesondere Cecilia Malmström, heute schon das zweite Mal, ihren intelligenten Vorschlag, den wir in der Tat im Trilog noch weiterentwickelt haben, zu sagen Wir gucken auf strukturelles Dumping und machen da entsprechend einen Länderbericht und können nachweisen, wenn wir da seriöse Probleme haben. Und auch die Kommission wird das letztendlich auf den Punkt bringen und eine Untersuchung einleiten.